38. Jednak problem polega na tym, że ci młodzi ludzie nie znajdują pracy zgodnie ze swoim akademickim wykształceniem.

Stąd pytanie do pana komisarza czy nie uważa pan, że formalne osiągnięcie celu będzie bezużyteczne, jeśli nie zadbamy o wysoką jakość edukacji, o jej spójność z potrzebami rynku pracy, a przede wszystkim o tworzenie miejsc pracy?